Señora presidenta, las nuevas formas de trabajo, como el trabajo a demanda, basadas en una extrema flexibilidad de regulación, inestabilidad y total disponibilidad no pueden seguir siendo, como hasta ahora, nuevas formas de empleo barato y precario que se nutren de las personas que se quedan fuera del sistema. Esta Directiva podría haber sido ambiciosa e inclusiva porque su objetivo estaba dirigido a dar certezas al mercado laboral. Sin embargo, al dejar fuera los contratos de cero horas o excluir del capítulo sobre requisitos mínimos a colectivos como el servicio público de urgencias, el funcionariado, los investigadores o los trabajadores de la mar —entre otros—, no protege a las personas que más lo necesitan, muchas de ellas mujeres, como es el caso de las empleadas del hogar que realizan tareas domésticas y de cuidados y